Maar we hebben ook een Europese verantwoordelijkheid. In dat opzicht heb ik één vraag aan de commissaris hoe past de handhaving van de Schengencriteria in de algemene bestrijding van het corruptiebeleid? Onlangs nog hoorden we over de grensbewaking tussen Bulgarije en Oekraïne dat er toch grensbewakers van Bulgarije waren omgekocht die aan de buitengrenzen mensen toelieten die niet in de Europese Unie thuishoren.

Er is daar geen overleg met de vakbonden.